In dem McAllister Bericht wird es auf den Punkt gebracht Es geht um eine Kombination aus effektivem Multilateralismus, gemeinsamer Softpower und einer glaubwürdigen Hardpower. Genau darum geht es die Kombination aus Softpower und Hardpower.

Denn es geht ja nicht um ein Pendel, das jetzt von Softpower auf Hardpower schwingt, als ob das eine sozusagen Schnee von gestern wäre und das andere unsere Zukunft, sondern es geht um beides. Aber ohne Hardpower geht es eben auch nicht. Es ist viel zu tun. Wie können wir besser arbeiten in der EU? Effizienter zum Beispiel, durch gemeinsame Beschaffung und Forschung. Ich lasse es einfach nicht so stehen, wenn Frau Lösing von der GUE Fraktion jedes Mal wieder die gleichen falschen Behauptungen aufstellt, als ob wir hier eine Rüstungsspirale in Gang setzen wollten, und anschließend den Saal verlässt, weil die Debatte sie in Wirklichkeit gar nicht interessiert.

Die Welt ist aus den Fugen geraten, hat ein früherer Außenminister Deutschlands gesagt. Wir können uns nicht mehr auf die USA allein verlassen. Wir müssen die Sicherheit in Europa und um die EU herum in die eigenen Hände nehmen. Das ist fair gegenüber den USA und leider auch notwendig, zumal der US Präsident sich vom Garanten für Sicherheit zunehmend zum Sicherheitsrisiko entwickelt. Wir werden noch Weiteres viel diskutieren müssen. Welchen finanziellen Beitrag werden die Mitgliedstaaten leisten? Welche Rolle muss das Parlament im Konkreten spielen, und wie werden wir das gemeinsame Projekt der Begrenzung und Kontrolle von Rüstungsexporten gestalten? Wir haben einen guten Anfang gemacht.

Das Vertrauen der großen Fraktionen für die nächsten Schritte haben Sie, auch wenn sie nicht kritiklos sein werden.